Y, si queremos ser honestos, señor Presidente, tenemos que reconocer que la Unión Europea, a pesar de todos los esfuerzos, no ha satisfecho las expectativas de nuestros ciudadanos. Y no es una crítica, señora Ashton, es una cuestión de competencias. En el ámbito de nuestras competencias, hemos actuado pronto y hemos actuado bien, incorporando a la Unión Europea a la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Aspiramos a ser una unión política y somos un actor todavía incipiente en la escena internacional. Por eso, señor Presidente, mientras nosotros estamos celebrando este debate, mientras se reúne el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, mañana, el Consejo de Ministros de Defensa, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y el Consejo Europeo, sigue muriendo la gente en Libia. Y ante esta cuestión tenemos que plantearnos qué es lo que podemos hacer.

¿Debemos permanecer impasibles ante la somalización de Libia y ante una nueva decisión a cámara lenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

Y, para eso, este mensaje tiene que ir acompañado de una serie de medidas crecientes de presión en primer lugar, señor Presidente, la zona de exclusión aérea, la neutralización de las comunicaciones del señor Gadafi —y creo que hay que felicitar al Grupo ALDE por haber traído al Parlamento Europeo a los representantes de la oposición libia— y, desde luego, la concertación internacional, muy particularmente con la Unión Africana y también con la Liga Árabe.